Ich möchte heute hier nicht politisch gegen das CAA Zusatzprotokoll argumentieren, dass wir damit Israel für seine Menschenrechtsverletzungen belohnen, ein falsches Signal aussenden würden, sondern juristisch. Im Protokoll ist vorgesehen, dass der territoriale Zuständigkeitsbereich der israelischen Zertifizierungsbehörde für Pharmaka, im konkreten Fall des Gesundheitsministeriums, durch Israel definiert wird natürlich nach eigenem nationalem Recht. Danach sind aber die völkerrechtlich illegalen Siedlungen im Westjordanland sowie die illegal annektierten Gebiete in Ostjerusalem und den Golanhöhen israelisches Gebiet. Mangels einer entgegenstehenden Vorschrift im Protokoll steht zu befürchten, dass Israel die Hoheitsgewalt der Zertifizierungsbehörde auf die besetzten Gebiete ausdehnt. Bei Umsetzung des Protokolls in die Praxis würde die EU somit gezwungen, Israels Souveränitätsanspruch über Teile der besetzten Gebiete erstmals anzuerkennen. Daher appelliere ich an die Mitglieder dieses Hauses, heute gegen das CAA Protokoll zu stimmen. Als demokratisch gewählte Mitglieder dieses Hauses sind wir dazu verpflichtet, EU und Völkerrecht in unserem Wertekatalog zu beachten. Der Friedensnobelpreis wurde der EU verliehen, weil wir die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie anwenden nicht nur in Bezug auf die EU selbst.